Als Parlamentsberichterstatterin für den Initiativbericht Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum war es mein Ziel, eine breite öffentliche Debatte zu führen, um der wichtigen multifunktionalen Rolle der Frau im ländlichen Raum mehr Sichtbarkeit und Gewicht zu verschaffen. Zentrale Aufgabe einer europäischen Politik für den ländlichen Raum bleibt es, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen anzustreben und eine einseitige Entwicklung der städtischen Verdichtungsräume zu vermeiden, um so auch Menschen auf dem Land eine Bleibe und Erfolgsperspektive zu geben. In den vergangenen Jahrzehnten war die Gemeinsame Agrarpolitik auf die positive wirtschaftliche Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume ausgerichtet. Künftig wird es noch mehr darum gehen, zukunftsfähige ländliche Räume zu gestalten und voranzubringen. Dies verlangt neue Anstrengungen und neue Strategien aller Akteure. Es ist mehr denn je geboten, die Bedürfnisse und die Potenziale der Frauen in den ländlichen Räumen zu berücksichtigen und zu nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass die Lebensqualität und die Wirtschaftskraft vor allem in den ländlichen Regionen mit der Präsenz von Frauen und deren vielfältigem Engagement verbunden sind. Es hat sich in den vergangenen Jahren schon deutlich gezeigt, dass aus der Unterstützung von Frauen und deren Projekten wichtige Entwicklungsschritte für die ländliche Gesellschaft insgesamt resultieren. Diese Erfahrung konnten wir im Rahmen der Förderung durch die zweite Säule und verschiedener anderer Förderungsmöglichkeiten durch die EU in allen Regionen Europas sammeln. Aber auch in der Landwirtschaft ist die Rolle der Frau essentiell. Hier haben Frauen in den vergangenen Jahren wesentlich zur Diversifizierung und Marktanpassung der Betriebe beigetragen.

Hierzu fordern wir vor allem, dass Frauen eine volle Teilhabe an den Ressourcen der landwirtschaftlichen Lebens und Wirtschaftsformen haben. Bäuerinnen wollen entsprechend ihrer betrieblichen Mitverantwortung an den Rechten und Pflichten beteiligt werden. Dazu gehört auch eine angemessene Vertretung in landwirtschaftlichen Gremien. Eine adäquate soziale Absicherung aller in der Landwirtschaft tätigen Frauen ist unverzichtbar.

Für die morgige Abstimmung im Plenum ist kein Änderungsantrag eingereicht worden. Dies zeigt mir, dass wir einen sehr guten Kompromiss gefunden haben, der für alle Fraktionen tragbar ist. Einstimmigkeit würde dem Bericht das notwendige Gewicht geben, damit er so hoffe ich ausreichend Beachtung bei Kommission und Rat finden wird.

Bei der anstehenden Diskussion um die Zukunft der GAP nach 2013 darf die wichtige Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum nicht vernachlässigt werden.